En toch, er zijn industrieën die zich enorm verzet hebben tegen deze nieuwe regels, die hun werknemers liever blijven blootstellen aan schadelijke stoffen, omdat dat goedkoper is. Diezelfde industrieën hebben de Commissie tien jaar lang dwarsgezeten over de strengere regels die de Commissie wilde voorstellen. Ik denk dat dat beschamend is. Ik had nooit gedacht dat ik degene moest zijn die het bedrijfsleven moest bijspijkeren over de economie, maar laat ik dan zeggen met dode werknemers kun je een bedrijf niet winstgevend maken.